Komisja przedłożyła dobrą propozycję, umiarkowaną, rozłożoną w czasie, natomiast w toku negocjacji dość nagle wprowadzono zmiany, które dla wielu podmiotów gospodarczych oznaczają katastrofę. Skraca się czas dostosowania warunków wykonywania określonej pracy, zwiększa się oczekiwania dotyczące ochrony w miejscu pracy i w rezultacie zaskakuje się podmioty gospodarcze nagłością sytuacji zapowiadaną przecież w oficjalnych przekazach jako zdecydowanie łagodniejszą. Jeszcze raz chcę zwrócić uwagę na fakt, że jako parlamentarzyści powinniśmy pracować tak, aby podmioty gospodarcze, obywatele Unii Europejskiej, nie byli zaskakiwani naszymi decyzjami.